við málið að ýmsu leyti sem meðal annars vörðuðu það að með fyrstu málsgrein fyrstu grein er sett upp meginregla en síðan er löggjafarvald framselt í afarríkum mæli í áframhald greinarinnar ég talaði þar um opinn tékka til þess að ráðherra gæti í raun holað að innan megintilgang og meginsjónarmið sem

að við festum í lög þau ákvæði sem eiga að gilda skýlaust ákvæði en ekki að framselja með þessum opna hætti til framkvæmdarvaldsins ákvörðunartöku sem er á valdsviði alþingis þetta er grundvallarsjónarmið og það á sérstaklega við þarna því þarna er gengið mjög langt í framsali löggjafarvalds þetta gagnrýndi ég og geri enn ég kallaði líka eftir því að þær reglugerðir eða þau drög að reglugerðum sem yrðu útfærslu á undanþáguheimildir ráðherra lægju fyrir við meðferð í nefnd líkt og norðmenn gera í sinni lagasetningu og undirbúningi undir lagafrumvarpið að menn sjái yfir sviðið og viti að hverju verið er að ganga löggjafarvaldið viti nákvæmlega að hverju er verið að ganga í hvert skipti ég gerði líka fyrirvara um það að ég mundi leggja til breytingar á frumvarpinu svo hagaði til að eftir fyrstu umræðu var málið tekið fyrir í nefnd þar sem kom á fund nefndarinnar fulltrúar sjávarútvegsráðuneytisins og síðan var boðaður fundur með hagsmunaaðilum sem ég var útilokaður frá því að mæta á og hefði viljað vera þar á vegna þess að fundur sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar féll saman við fund allsherjarnefndar þar sem voru til umræðu mál sem þingið telur brýn og herra forseti hefur lagt áherslu á að nái fram að ganga það er frumvarpið um sérstakan saksóknara sem er orðið að lögum og ekki síður það frumvarp sem lýtur að rannsóknarnefndinni sem bæði hæstvirtan ráðherra og þingið hefur lagt áherslu á að fái hraða en vandaða meðferð ég sinnti þeirri skyldu í allsherjarnefnd og átti því ekki kost á að sækja fund sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar þegar hagsmunaaðilar komu fyrir nefndina það vakti nokkra undrun mína þessir fundir voru á þriðjudegi það vakti nokkra undrun mína að á miðvikudaginn eftir hádegi var boðaður fundur í sjávarútvegsnefnd þar sem hefði verið leikur einn að taka þetta mál fyrir en þá var fundarfall í nefndinni það varð til þess að í annarri umræðu áréttaði ég fyrirvara mína og áskildi mér rétt til að koma fram með

og ég orðaði í ræðu minni við aðra umræðu röksemdir fyrir því meðal annars þá staðreynd að þetta frumvarp er samið fyrir hrunið það milli annars og þessarar umræðu lagði ég síðan fram bókun til þess að þau sjónarmið sem ég hafði reifað um atvinnuástand í landinu stigvaxandi atvinnuleysi og um fyrirsjáanlegan landflótta yrðu skoðuð í samhengi við þetta frumvarp og bókunin var svohljóðandi með leyfi hæstvirts forseta í ljósi þess neyðarástands sem skapast hefur í atvinnumálum þjóðarinnar með ört vaxandi atvinnuleysi og fyrirsjáanlegum landflótta geri ég kröfu til þess að hagsmunaaðilar komi fyrir sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd og gefi umsögn um fram komnar breytingartillögur á frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og sjö þriðja júní nítján hundruð níutíu og sex um umgengni um nytjastofna sjávar þessari bókun var hafnað og hún átti eðlilega bæði við um tillögu sem ég lagði fram á fundinum og eins tillögu sem háttvirtur þingmaður grétar mar jónsson lagði fram og ég vil taka fram að þá tillögu get ég stutt en þessu var hafnað með rökum sem ég met ófullnægjandi þar voru sett rök fram sem voru að mínu mati sérstæð það er sértækir hagsmunir þeirra sem flytja út fisk sérstakir en órökstuddir hagsmunir sjómanna þegar ég vildi meta þetta mál heildstætt og út frá samfélagslegum heildarhagsmunum vega og meta það hvort meiri hagsmunir ættu ekki að víkja út þeim hinum minni ég er algerlega sannfærður um það hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að það eru miklu meiri hagsmunir af því að við höldum uppi eins mikilli atvinnu í landinu og kostur er ég veit að hæstvirtur ráðherra er sammála mér um það og við komum í veg fyrir þann fyrirsjáanlega landflótta sem við blasir og er gersamlega óþolandi það er það alversta af öllu vondu við þetta efnahagshrun það er atvinnuleysið það er allt betra en atvinnuleysið ég hef sagt það áður og get ítrekað það það er betra að búa við óstöðugt gengi það er betra að búa við verðbólgu það er allt betra heldur en atvinnuleysið með þeim hörmulegu afleiðingum sem það hefur í för með sér á fjölskyldur og einstaklinga ekki bara á fjárhag þeirra heldur hinar andlegu afleiðingar sem líka geta komið fram í líkamlegum sjúkdómum og sinnuleysi

taldi því mikilvægt að fjallað yrði um frumvarpið út frá þessum staðreyndum út frá þeim atvinnuleysistölum sem nú blasa við við erum að tala um fjögur prósent atvinnuleysi og ef það er metin reynslan í finnlandi nítján hundruð níutíu og þrjú sem stóðu frammi fyrir sambærilegum erfiðleikum einnig í kjölfar hruns sovétríkjanna þar sem atvinnuleysi að meðaltali fór upp í að ég hygg tuttugu prósent að meðaltali og í sumum sveitarfélögum í jaðarbyggðum var ástandið mun verra það var mismunandi eftir landsvæðum ég ítreka það að samning þessa frumvarps tók ekki tillit til þessa ástands ekki tillit til ástand í íslenskum efnahags og atvinnulífsmálum eins og það er

að atvinnuleysi muni fara upp í tíu prósent ég óttast að það verði meira en vonast að svo verði ekki þess vegna er afar brýnt að leita allra leiða til að ýta fundir atvinnusköpun og styðja undir atvinnusköpun og styðja fólkið heimilin og atvinnurekstur í landinu það er frumskylda okkar og langbrýnasta verkefnið þess vegna verður að leita allra leiða til að tryggja innlenda fiskvinnslu á þessum tímum í stað þess að flytja fisk út frá atvinnulausu íslandi ég hef því lagt til bráðabirgðaákvæði við lögin tímabundið sem hljóða svo með leyfi hæstvirts forseta á tímabilinu fyrsta mars tvö þúsund og níu til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu er óheimilt að flytja út óunninn afla til löndunar og sölu á fiskmarkaði erlendis nema brýna nauðsyn beri til ráðherra setur nánari reglur um undanþágu frá þessu ákvæði hér eru sem sagt brýnir samfélagslegir hagsmunir í húfi það má ekki skoða þá út frá þröngum hagsmunum hagsmunaaðila ég held líka að hinn skynsemi fiskútflytjandi og hinir skynsömu hagsmunaaðilar sem hlut eiga að málum skilji fullkomlega og séu tilbúnir að láta sína þrengri hagsmuni víkja fyrir þjóðarheill og almannahagsmunum ég er þess fullviss ef ég þekki fiskútflytjendur rétt ég er þess fullviss að eir munu fallast á þessi rök það er veittur aðlögunartími þetta bresti ekki frá fyrsta janúar heldur er tveggja mánaða aðlögunartími þannig að bráðabirgðaákvæðið tekur gildi fyrsta mars og fyrsta mars er bráðabirgðaákvæðið ætlað og þetta álit stangast ekki á við tillögur minni hlutans þetta er hæstvirtur sjávarútvegsráðherra stærsta tækifærið í dag til að draga úr atvinnuleysi og draga úr landflótta sem við höfum stærsta einstaka tækifærið ég fullyrði það að þau fimmtíu og sex þúsund tonn sem eiga í hlut og reyndar er ég þá að miða við tölur frá fyrra ári þróunin virðist ekki hafa verið sú að það hafi dregið úr þessu fimmtíu og sex þúsund tonn einhver nefndi það að þetta væru tíu frystitogarar hér er gríðarlegt atvinnutækifæri líka fyrir hinar dreifðu byggðir landsins gríðarlegt tækifæri og það er gríðarlegt tækifæri að finna nýja matarholur á mörkuðum erlendis eins og ég hef nefnt með því að vinna fiskinn sem mest skapa sem mesta atvinnu ég vil nefna það hér sérstaklega og ég gerði það í minni fyrri ræðu reyndar aðra umræðu að fiskverkanir án kvóta hafa þurft að kaupa til sín fisk á svo dýru verði að þeir hafa orðið að vinna hann í hágæðaafurðir eða finna markaði sem borga mjög góð verð og þeir hafa á þessu sviði fiskvinnslu verið algerir frumkvöðlar og það hefur gerst fyrir þeirra frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun að stóru fyrirtækin stóru kvótaeigendurnir og stóru framleiðendurnir hafa siglt í kjölfarið hafa farið inn í þessar matarholur og þær eru margar fleiri til sem við getum nýtt okkur fimmtíu og sex þúsund tonn ef við segjum þúsund störf beint við þessa vinnslu þá fylgja því þrír eða fjögur afleidd störf þannig að við erum að tala um gríðarlega hagsmuni fyrir þjóðina ég verð að segja það að ég er fyrst og síðast hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að horfa til stöðunnar í dag ég hefði í febrúar á síðasta ári málið var lagt fyrir í desember á síðasta ári getað tekið undir þetta frumvarp og þann góða tilgang sem þar býr að baki en nú er

nýjan leik og mér er fullkomin alvara hugsa þetta allt upp á nýjan leik stærsta tækifærið sem við höfum við getum ekki látið það fara frá okkur ég spurði fulltrúa sjávarútvegsráðuneytisins í ljósi tilgangs frumvarpsins það er að efla fiskvinnslu innan lands ég spurði fulltrúa sjávarútvegsráðuneytisins á fundi sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar hvað mun frumvarpið hafa í för með sér fyrir aukningu á að afli sé unninn innan lands það er að að fækki þeim tonnum sem flutt er út óunnið fulltrúi sjávarútvegsráðuneytisins gat ekki gefið mér neina leiðsögn um það ergó við stöndum líklega frammi fyrir því að tonnin sem við flytjum út munu verða jafn og heldur hefur útflutningurinn aukist vegna þess að kvóti í ýsu hefur verið aukinn stórfellt og mikið er veitt af smáýsu í þeim afla það væri í mínum huga grátlegt að missa þetta tækifæri frá sér sem blasir við í atvinnusköpun og ég er alveg viss um að það hæfileikaríka unga fólk sem er að missa vinnu sína mun finna ný tækifæri til fullnustu það mun finna nýja markaði

verð líka að segja það frú forseti að sú leiða staðreynd blasir við að megnið af þessum útflutningi á óunnum afla fer til bretlands þjóðar sem beitir okkur í dag hryðjuverkalögum við erum sem sagt að taka atvinnu héðan og flytja út atvinnu frá íslandi til bretlands það að taka upp svona bráðabirgðaákvæði mundi styrkja okkur verulega í samningsstöðu við breta en við hins vegar kyssum vöndinn við kyssum stöðugt vöndinn eins og kom fram í umræðunni á háttvirtu alþingi í morgun það er auðvitað óþolandi við eigum að tryggja öll þau störf á íslandi sem við getum tryggt og hámarka gjaldeyristekjur og við megum ekki horfa til þess að þó svo fáist sex hundruð krónur fyrir kílóið í bretlandi en fjögur hundruð sextíu krónur á íslandi horfa bara á þessar tölur sex hundruð krónur í bretlandi sem frá dragast hundrað krónur á kílógramm vegna flutningskostnaðar umsýslukostnaðar og umboðslauna og annars enn því fylgir að sé fjörutíu til hundrað króna munur á tonninu við þessar fjögur hundruð fimmtíu til fjögur hundruð sextíu krónur sem selt er innan lands bætist gríðarleg verðmætasköpun og virðisauki innan lands sem menn verða að taka með í reikninginn það er ekki hægt annað ég verð að segja það að slík mál hafa margsinnis komið til kasta alþingis þessi fullvinnsla þegar atvinnumál á íslandi standa illa einn af helstu talsmönnum þessa var látinn alþingismaður guðmundur j guðmundsson sem margsinnis á erfiðum atvinnuástandstímum nítján hundruð sextíu og átta og aftur upp úr nítján hundruð níutíu benti á þetta ég get alveg sagt að ég held ég tileinki þessum látna vini mínum og háttvirtur fyrrverandi alþingismanni guðmundi j guðmundssyni þessa tillögu hún er sett fram af skynsemi og af hverju skyldi guðmundi j guðmundssyni af verið svona annt um slíka tillögu því skyldi það hafa verið jú vegna þess að hann upplifði afleiðingar atvinnuleysis hann mundi þá tíma þegar faðir hans fór niður á eyri að snapa þarna vinnu hann mundi þá tíma þegar hópur atvinnulauss og félauss verkafólks gekk um höfnina í humátt á eftir verkstjóra og leitaði ásjár um vinnu hann mundi þá tíma líka þegar faðir hans kom heim laust undir hádegi dapur og boginn í baki og þungbrýnn yfir því að einn daginn enn hafði honum verið hafnað einn daginn enn hafði honum verið hafnað að betur fer má kannski ef til vill segja þá þekkir núlifandi kynslóð lítið til atvinnuleysis nema þá af sögubókum en við sem eldri erum hér í salnum munum hvað gerðist nítján hundruð sextíu og átta við munum það fullkomlega þá var fjöldalandflótti til svíþjóðar og fæstir komu heim af því fólki við veðrum að átta okkur á því að við erum í gerbreytt stöðu og gerbreytt staða í efnahagsmálum kallar á ný viðhorf og kallar á við verðum að víkja

í atvinnumálum kallar á viðbrögð þegar í stað og ég satt best að segja varð fyrir vonbrigðum með afstöðu einstakra nefndarmanna í sjávarútvegsnefnd að eir skilji ekki sjá ljósið í þessum efnum